Monsieur le Président, j'ai voté pour ce rapport et je salue la réflexion qu'il engage sur la question de l'emploi et du dialogue social. Alors que l'économie européenne est durement touchée par la crise, le nombre de restructurations va croissant et celles ci s'accompagnent, bien souvent, de plans sociaux. Cette situation nous confronte donc à l'inquiétante montée du chômage et témoigne, sur le plan industriel, de l'urgence de conduire des réflexions globales sur la plupart de nos filières. Sur le plan social, une réponse à la nécessité d'accompagner les salariés peut en effet être apportée au niveau européen, alors que, déjà, l'Union européenne accompagne financièrement les restructurations dans le cadre du Fonds d'ajustement à la mondialisation. Il n'y a lieu de débattre ni sur la nécessité de protéger les salariés et de préserver l'emploi ni sur celle de renforcer le dialogue social. Elles s'imposent comme des évidences. En revanche, il faut faire particulièrement attention à ne pas mettre plus de freins à nos industries qu'il n'en existe déjà.

Aussi, la voie choisie par le rapporteur consistant à demander à la Commission de formuler en la matière des éléments d'orientation sur lesquels pourront s'appuyer les États membres, sans pour autant les contraindre par le biais d'une directive, me semble la voie à suivre. Il est essentiel de permettre aux entrepreneurs de conserver un minimum de souplesse pour poursuivre leurs activités dans de bonnes conditions. La législation ne doit pas être confiscatoire.